De vez en cuando aparecen algunas tímidas referencias a lo que significa la necesidad de una defensa y de un concepto de seguridad autónomo europeo, lo cual es evidente. Si tenemos en cuenta incluso las referencias que se hacen a la CEP y que actualmente la CEP acaba de indicar que en los planes CEP de inversión no van a participar las empresas extraeuropeas, esto es, norteamericanas, está claro que el paradigma ha cambiado, y el paradigma ha cambiado porque Trump ha dejado de ser una anécdota para ser una anécdota categórica. Y la anécdota categórica se llama la expulsión del Tratado Atlántico de Comercio, que estábamos negociando

la ruptura del Acuerdo contra el cambio climático y la última han sido los desprecios intolerables en el G 7, que llegan incluso a la ofensa personal. Estamos ante el pensamiento twitter del señor Trump, que es fundamental porque es el principal poder en este momento en el mundo. Y esto lo que significa es que Estados Unidos ha dejado de ser el socio fiable permanente que teníamos en la Unión Europea —y estas son palabras de la señora Merkel, que me da la impresión de que no es una extremista determinante—. Respecto a ello tenemos que responder y poder responder con nuestros propios retos.

porque un día nos despertaremos cuando el señor Trump llegue a un acuerdo con el señor Putin y estaremos como aquel chiste que decimos en España que hay un pintor pintando el techo, llega alguien, le quita la escalera y le dice agárrate a la brocha, compañero así quedaremos.